Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, comincio con un esempio apparentemente poco pertinente con questo dibattito. So che Lei ama Venezia, signor Commissario, durante la biennale di Venezia quest'anno è stata presentata un'installazione del dissidente cinese Ai Weiwei, molto bella, rappresenta con grande realismo le sue condizioni di detenzione in isolamento. Da nessuna parte però, nell'installazione, è indicato che il luogo della carcerazione è la Repubblica popolare cinese. C'è stata, come dire, una sorta di timore reverenziale da parte degli organizzatori per non creare problemi diplomatici a omettere che quello a cui si assiste è in Cina, nella Cina di Pechino. Questo timore reverenziale nei nostri rapporti con la Cina in parte lo abbiamo visto anche con una vicenda rispetto alla quale abbiamo scritto una lettera e abbiamo ricevuto la risposta che riguardava la conclusione dell'indagine antidumping sul fotovoltaico cinese, che noi avremmo voluto proseguita in modo

L'accordo bilaterale sugli investimenti adesso è un po' l'occasione per mettere in ordine i nostri rapporti con la Cina che viene in Europa a iniettare una liquidità di cui abbiamo una grande necessità, acquistare aziende in crisi, aprirne nuove e che rappresenta d'altro canto anche un enorme mercato per i nostri investitori che vogliono produrre in Cina. Il mandato che come Parlamento europeo diamo alla Commissione è comunque quello della fermezza, tanto per quest'accordo ci vorrà comunque tempo! Abbiamo tempo di fronte a noi ed è bene stabilire subito che occorre aumentare gli investimenti reciproci, ma non come un fine di per sé, ma avendo l'obiettivo di promuovere una società più prospera tanto in Cina quanto in Europa. Dunque nessun investimento a scapito della qualità ambientale o dei diritti sociali e della qualità della protezione intellettuale e una piattaforma legale che protegga le nostre piccole imprese una volta che sbarcano in Cina con un accesso non discriminatorio e certezza del diritto. In questo modo io credo che alla fine avremo non soltanto più scambi commerciali ma una comprensione culturale reciproca migliore.